Le conflit politique entre deux personnes s'est malheureusement transformé en crise humanitaire. Il est clair que le principe démocratique de base qui consiste à respecter les résultats des élections doit être garanti. Le départ de Gbagbo relève donc de la pure évidence. Mais que prévoit on après? Les tensions entre les deux camps risquent de s'aggraver. Et si nous débouchons sur une guerre civile, qu'avons nous prévu? Trois choses vers lesquelles nous devons tendre. D'abord, le maintien de la paix et de la stabilité, car l'urgence, c'est de permettre aux Ivoiriens de pouvoir vivre normalement, de pouvoir se nourrir, se soigner, travailler, aller à l'école. Une commission d'enquête indépendante sur les violences commises depuis le début du conflit devra être mise en place.

Mais il faut également réfléchir à la mise en place d'un mécanisme de dialogue dans lequel aucune partie, ni à l'intérieur du pays, ni au sein de la communauté internationale, ne serait exclue. Enfin, je rappelle que l'Union européenne a envoyé une mission d'observation électorale. Il est du rôle de l'Union d'insister pour que les recommandations faites soient prises en compte et intégrées au processus de sortie de crise.